España hoy está más cerca de Turquía que de Gran Bretaña, que pactó y autorizó un referéndum de independencia en Escocia. En Cataluña hay una mayoría creciente a favor de un referéndum, que no es delito en el Código Penal español por una reforma de Zapatero en 2005. Y una última cuestión. El comisario Almunia era partidario del uso del catalán en esta Cámara. Pedimos a diputados del PSOE si era posible hoy hablar en catalán. Federalismo es hablar la lengua del otro.

Y, finalmente, en Cataluña no hay un conflicto de convivencia, sino de centralismo español.